Zuerst möchte ich mich bei Bendt Bendtsen bedanken, weil natürlich gerade das CIP Programm eine Säule für das Unternehmertum und für die Finanzierung dieses Bereiches darstellt. Auch die Programme JEREMIE, JASMINE und insbesondere Erasmus für Jungunternehmer haben eine besondere Bedeutung und ermöglichen ganz einfach auch das Kennenlernen der Märkte. Bei Frau Herczog möchte ich mich bedanken, dass sie sich für die EIB und für den EIF, für den Europäischen Investitionsfonds, eingesetzt hat und hier eine Aufstockung auch dementsprechend befürwortet. Aber das wäre meine Bitte an Kommissar Tajani bei den Zielen für 2020 sollten wir auch schauen, dass wir für KMU verpflichtend eine 20 prozentige Eigenkapitalausstattung

Bei den Banken machen wir es, wir sollten es auch bei den KMU machen. Das wäre für beide Bereiche sehr wichtig. Des Weiteren würde ich fordern, dass eine Gewinnbesteuerung nur bei Entnahme aus dem Betrieb erfolgen sollte. Also Mittel, die erwirtschaftet wurden, sollen für Eigenkapital zur Verfügung stehen. Wenn es sich ein Unternehmer oder ein Arbeitnehmer herausnimmt, kann man es normal besteuern.